Uważam, że tworzenie nowych miejsc pracy jest podstawowym sposobem rozwiązania najbardziej dotkliwych problemów Europy, ubóstwa i bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży.

Mimo utrzymującego się wysokiego bezrobocia, co zaskakuje, nie zmniejsza się liczba wakatów. Młodzi ludzie, często z wyższym wykształceniem, nie posiadają kwalifikacji, których poszukują pracodawcy, nie są też dobrze przygotowani do założenia własnej firmy.